Gas ist ein wichtiger Faktor in unserer Energiepolitik und die Strategie dabei ist klar Wir wollen erstens einen effizienten europäischen Rechtsrahmen für die Gasversorgungssicherheit, wollen zweitens unsere Importquellen und wege diversifizieren, wollen die notwendige Infrastruktur weiter auf und ausbauen und brauchen eine gemeinsame Linie, wenn es mit unseren Energiepartnern und den Transitländern um europäische Interessen geht, und dies alles auf der Basis eines funktionierenden Binnenmarkts. Die Gaskrise vom Januar letzten Jahres, aber auch die Entwicklung im Juni zwischen Moskau und Minsk bestärkt uns bei der Verfolgung unserer Gasstrategie. Deswegen bin ich dankbar, dass auf der Grundlage des Vorschlags der Kommission die Verhandlungen im Parlament und mit den Mitgliedstaaten innerhalb von nur einem Jahr geführt und konstruktiv zu einem Ergebnis gebracht worden sind. Eine gute Nachricht für Wirtschaft und Bürger in der Europäischen Union! Ich danke dem Europäischen Parlament im Besonderen und dabei Ihnen, Herr Vidal Quadras, für eine engagierte Moderation. Sie waren von dem Ergebnis überzeugt und haben es auch überzeugend erreicht. Ich danke auch den Mitgliedstaaten, dass sie bereit waren, Kompetenzen abzugeben und sich in einen europäischen Rahmen einzubringen. Dieser Verordnungsentwurf ist übrigens der erste Rechtsakt überhaupt, der nach dem neuen Vertrag von Lissabon auf dem umfassenden Energieartikel fußt. Sie betreten heute Neuland und machen von Ihren neu gewonnenen, umfassenden Kompetenzen Gebrauch. Niemand kann eine Versorgungsstörung ausschließen. Aber dafür Vorsorge zu betreiben, ist umso eher notwendig. Wir glauben, dass in Sachen Gas eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten mehr denn je notwendig ist. Wir beraten in diesen Tagen Polen, um für einen neuen Gaslieferungsvertrag zwischen Russland und Polen von vornherein die Vereinbarkeit mit dem europäischen Recht zu erreichen und formale Vertragsverletzungsverfahren nicht notwendig werden zu lassen. Wir begrüßen die Forderung des Hohen Hauses nach einem europäischen gemeinsamen Ansatz, nach früher Prävention, nach technischen neuen Möglichkeiten wie den Umkehrflüssen, nach dem Ausbau der Infrastruktur und nach einer gemeinsamen Energieaußenpolitik. Auch das Signal des Parlaments, den Binnenmarkt zu beobachten und herzustellen, wird von uns unterstützt. Die nunmehr verbindlichen Mindeststandards für jeden Privathaushalt sind ein Signal für Solidarität und für die Verantwortung Europas für seine Bürger. Quer durch Europa ist eine Vorhaltezeit von 30 Tagen bei extremen Bedingungen verbindlich, z.

bei Ausfall der Infrastruktur, bei Temperaturschwankungen oder bei Nachfragespitzen. 30 Tage Sicherheit sind kein Ruhekissen, aber doch eine Grundlage, mit der man etwas selbstbewusster in den Winter und in mögliche künftige Krisen gehen kann. Wir sollten noch mehr mit einer Stimme sprechen, nach innen unsere Position wie jetzt aufbauen und nach außen gemeinsam auftreten. Von der Verordnung sind zahlreiche Maßnahmen schon umgesetzt bei Gasinfrastruktur, bei den Umkehrflüssen. Wir unterstützen mit Geld, das uns das Parlament gegeben hat, aktuell 31 Vorhaben im Gasbereich. 1,4 Milliarden Euro führen dazu, dass ein Vielfaches an öffentlichen und privaten Mitteln freigesetzt wird. Wir erreichen damit in diesen Tagen und Monaten vieles von dem, was die Verordnung anstrebt. Dennoch bleibt noch viel zu tun. Ich bin sicher, dass diese Verordnung nicht das letzte Wort sein wird. Deswegen bin ich in zwei bis drei Jahren schon jetzt an einer Zwischenbilanz und gegebenenfalls einer Fortschreibung dieser Verordnung und einer Verfeinerung und Erweiterung der entsprechenden Vorgaben interessiert. Wir wollen die zügige Anwendung der Verordnung nach Verabschiedung zusagen. Die Kommission will früh aktiv werden, um in Fragen unserer externen Energiebeziehungen ein gemeinsames Vorgehen sicherzustellen. Wir haben eine Koordinierungsgruppe Gas, die die Kommission anführt, die sich monatlich trifft und die mit der Verordnung eine verstärkte Rolle einnehmen wird. Wir begrüßen es, dass nicht nur europäisch, sondern auch in den europäischen Regionen kooperiert wird das Pilotprojekt der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen im Rahmen des BEMIP und anderes mehr. Kurzum, es sind regionale Lösungen auch innerhalb der europäischen Dimension gefragt.